Zelo na kratko, zakaj smo pričakovali drugačen rezultat, zato, ker smo pričakovali, da bo nova sestava državnega zbora pa le imela pogum, da bo spoštovala odločitev ustavnega sodišča in odločbo, aja, izpolnila v zakonu. In zdaj ne vem ... V, dobro, jaz verjamem, da vi pač kot novi poslanec tega ne veste, ampak ni namen, da se predhodno hodi drugim poslanskim skupinam. Jaz vem, če imate vi probleme usklajevanja v koaliciji, da je to malo drugače, kot pa če ena poslanska skupina išče sopredlagatelje k temu zakonu. In upam, da mi je dovoljeno iz tega meni, tega mesta povedati, da v prejšnjem mandatu je bila vaša ministrica vsaj dveh, dvakrat pri meni v, pisarni, ki sem imel, bi rekel, samostojno pisarno kot predsednik odbora, in sva se pogovarjala o tem in sem ji ponudil roko, da štiriintrideset poslancev SMC-ja plus devetnajst poslancev SDS-a z lahkoto rešimo tudi to vašo famozno, vprašanje o tem, koliko, financirati obvezni, koliko pa razširjeni del. Veste, kaj je rekla? Da nima mandata, da govori v imenu poslanske skupine. Če nima ministrica toliko vpliva na svojo poslansko skupino, potem pa res ne vem, na koga naj se obrnem. Morda bi se lahko obrnil na gospoda Brgleza, ko je bil takrat v, poslanski skupini SMC, pa sem vedel, kakšno bo njegovo mnenje do tega zakona, pa ga raje nisem dražil. Hvala.